Rzeczywiście wczoraj mieliśmy szeroką dyskusję, ale też wczoraj stała się taka sytuacja, że Aleksander Łukaszenka, dyktator na Białorusi, zrezygnował z prawa łaski wobec dwóch oskarżonych o rzekome zamachy w metrze białoruskim. A to znaczy, że prawdopodobnie zostaną straceni. Dzisiejsze nasze wycofanie się z przyjęcia tej rezolucji będzie w języku dyplomacji tam, gdzie obowiązuje język retorsji będzie odczytane w Mińsku przez Łukaszenkę jako cofnięcie się, jako wyraz słabości.